no quedarnos en el expediente concreto. Y es en este contexto que, en la evaluación del Programa de Estocolmo —que hemos asumido también parlamentariamente—, hemos incorporado el futuro de la política de visados para aspirar a una política realmente común, una política de visados de la Unión Europea. Y subrayo la palabra común, para que se convierta en una política conjunta, de un mayor nivel de armonización. De manera que constatamos, con disgusto, que la Comisión continúa posponiendo la evaluación del código de visados y las preguntas que de su ejercicio se derivan, y aquí planteamos las siguientes preguntas a la Comisión. En primer lugar, nos gustaría saber cómo valora la Comisión la situación actual y si la política de visados puede armonizarse más y mejor. Nos gustaría saber cuál es la opinión de la Comisión sobre cómo se relaciona la política de visados con otras políticas europeas y, en general, en el área de libertad, seguridad y justicia. En segundo lugar, queremos conocer la valoración de la Comisión sobre la actual cobertura consular y el acceso a los procedimientos de visado y sobre la posibilidad de que se avance hacia alguna suerte de consulado europeo. En tercer lugar, nos gustaría iniciar un debate que reconcilie dos extremos por un lado, una demanda creciente de exención de requisitos de visados —para un número cada vez mayor de países— y, por otro, un incremento de las llamadas medidas de seguridad con relación a los nacionales de terceros países que no están sometidos a la obligación de visado. Porque tenemos que analizar las dos tendencias de forma conjunta y reflexionar sobre una estrategia política que las integre. Por último, corresponde a un Parlamento cuyos poderes han sido significativamente aumentados en el Tratado de Lisboa que dispongamos de la mejor información y aquí me quiero referir a dos aspectos que tienen que ver con el derecho a la información de este Parlamento.

Y el Tratado es terminante al respecto. El artículo 218, apartado 10, requiere que el Parlamento sea informado inmediata y completamente de todas las fases del procedimiento de una negociación con ese contenido. Y, por tanto, solicitamos desde la Comisión LIBE a la Comisión y al Consejo que aseguren que esto sea efectivamente puesto en práctica. Estamos dispuestos a debatir las posibilidades para darle cumplimiento práctico a este mandato, pero hay que cumplirlo. Y el segundo aspecto es la intención, mencionada al final de la Resolución que hoy presentamos, de establecer un grupo de contacto sobre política de visados en la Comisión LIBE y, en particular, la invitación expresa que se hace a la Presidencia, a los Estados miembros y a la Comisión para participar en ese grupo de contacto. En definitiva, es necesario poner en práctica una cooperación eficaz, un intercambio de información fluido, en la política de visados común. No en vano son los Estados miembros, no el Parlamento Europeo, quienes disponen de los efectivos consulares, y queremos que la buena colaboración se traduzca en un respeto al papel de colegislador que corresponde al Parlamento en este ámbito. Todas estas cuestiones y otras próximas propuestas e informes que la comisión deberá presentar y poner sobre la mesa en los próximos meses serán, sin duda alguna, materia para el próximo Parlamento, después de las elecciones del 25 de mayo. Pero es muy importante que la reflexión comience ahora, cuanto antes, para que el próximo Parlamento la pueda no solamente continuar, sino llevar a término.